nous rendre dépendants de leur recherche et de leur production de médicaments. Ne laissons pas les GAFAM s'emparer des données médicales de nos patients. Ne laissons pas les industriels de la santé, Sanofi ou autres, faire des enchères avec les vies humaines et confisquer des chances de guérison au nom du profit. Négocions, ensemble, avec eux les prix des médicaments. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Commissaire, faisons de l'Agence européenne du médicament le pivot d'études cliniques coordonnées. Nous leur éviterons ainsi de se mettre en compétition les unes avec les autres. Faisons de l'Agence de contrôle et de prévention des